Elnök Úr, örömmel tölt el, hogy a finn elnökség által bemutatott prioritások közül az egyik a klímavédelem. Úgy gondolom, rendkívül fontos, hogy az EU klímavállalásait úgy határozzuk meg és úgy érjük el, hogy ez az Unió globális versenyképességét ne korlátozza, és ne járuljon hozzá a kibocsátások növekedéséhez a harmadik országokban sem. Az EU hosszú távú dekarbonizációs stratégiája kapcsán fontos a széles körű vita. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy ideológiai vita helyett alapos elemzésre és tervezésre van szükség, valamint megértőnek kell lennünk azon tagállamok felé, akiknek a legnagyobb nehézséget okozza a kitűzött célok elérése. Ugyanakkor fontos az is, hogy a klímacélok elérését technológiasemleges módon kell végrehajtani úgy, hogy a célok mögött legyenek megfelelő uniós források. Kiemelném annak a fontosságát, hogy a Párizsi Megállapodás céljainak végrehajtásához valamennyi részes fél hozzájáruljon. Az EU jó példával jár elöl, de elengedhetetlen, hogy a világ országai is hasonlóan ambiciózus célokat tűzzenek ki.